Ja, hvala lepa. Seveda bom zelo vesela, če se boste uskladili z direkcijo oziroma da boste vsaj v okviru, vašega ministrstva za okolje in prostor, pogledali, kaj se dogaja na Arsu v zvezi s predmetno vlogo, ampak jaz vseeno v okviru poslovnika predlagam javno razpravo na to temo, kajti dejstvo je, da več kot dve leti traja, pa je še vedno odprt postopek za pridobivanja, za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in jaz se bojim, da glede na to, kako se, postopka lotevajo, da bo seveda prišlo do izpada oziroma realizacije projekta v naravi, zato prosim, pač da se v okviru, seje, dodatna razprava odpre. Hvala.